Doamnă președintă, domnule comisar, doamnă comisar, din dezbaterea de astăzi rezultă clar că e un lucru extrem de important pe care trebuie să îl reglementăm.

Totul a plecat de la ideea că trebuie să avem, sigur, libertatea de exprimare. În același timp, trebuie să avem și protecție pentru autor și răsplata pentru creație. Avem nevoie de o piață digitală, avem, în același timp, nevoie de o industrie creativă.

Cred că aceste articole ar trebui votate pentru a putea să avem un pas înainte și, sigur, să avem în vedere să îmbunătățim această directivă.